Zároveň podle mě obsahuje argumentačně zbytečná, ale výrazně zdůrazněná konstatování, například, že proces přistoupení Albánie k EU se těší široké podpoře veřejnosti. Asi by se těžko albánská vláda tohoto procesu účastnila proti vůli veřejnosti. Těžiště dokumentu tvoří výčet problémů, které jsou z hlediska situace v Albánii a jejího zájmu o členství zásadní. Mám na mysli vysoký stupeň kriminality, korupci zasahující vrcholovou politiku nebo diskriminaci žen. Zpráva sice na jedné straně chválí Albánii za pokrok, zároveň ale jasně konstatuje, že výše uvedené problémy jsou zásadního rázu a jejich faktická existence musí mít při hodnocení prioritu před formálními kroky v oblasti legislativy či reformy justice. Je tedy otázkou, jak je možné správně chápat kupříkladu věrohodný pokrok v boji proti organizované trestné činnosti a korupci.